Voorzitter, ik ben heel blij dat het compromis in de Ministerraad een acuut probleem oplost. Onder andere door toedoen van de Nederlandse regering was het bijna zo ver gekomen dat 18 miljoen van de allerarmsten in Europa van het ene op het andere moment geen voedselhulp meer hadden gekregen.

Parlementariërs negeren het feit dat het programma nog twee jaar door kan gaan op voorwaarde dat het per 2014 stopt. Als we deze onzekerheid laten voortbestaan, dan staan we straks op hetzelfde punt als in december, met voedselbanken die nog altijd volledig afhankelijk zijn en armen die plots honger dreigen te lijden. Wij willen dat er nu begonnen wordt met het werken naar onafhankelijkheid. Door voedselbanken de instrumenten in handen te geven om zelf voedsel in te zamelen dat anders weggegooid zou worden vrachtwagens, computers, een cursus logistiek, een publiekscampagne voor naamsbekendheid, uitwisseling van expertise met voedselbanken die het nu al zonder overheidssteun doen. Nu voedselhulp voor de komende twee jaar veilig is gesteld, is het van groot belang duidelijkheid te creëren voor de periode daarna en ik roep Commissie, Raad en mijn collega's op om dat zo snel mogelijk te doen.